Doamna președintă, conform Regulamentului aș vrea să vă informez că, la dezbaterea cu primul ministru al Belgiei, un coleg s a adresat primului ministru cu următoarea expresie Sunteți fetița din clasă care ridică mâna și nu face niciodată istorie. Consider că este o discriminare, fetițele fac istorie, femeile fac istorie și nu este normal să facă discriminare în cadrul Parlamentului European.